Consider că este important ca, prin noua directivă, să se asigure clarificarea și simplificarea directivei existente, inclusiv unele adaptări limitate ale domeniului de aplicare, astfel încât să faciliteze aplicarea acesteia și pentru a elimina poverile inutile pentru agenții economici și autoritățile publice. Subliniez faptul că utilizarea eficientă a spectrului de frecvență radio pe baza celor mai avansate tehnologii ar trebui să fie asigurată, astfel încât să se evite producerea de interferențe. Interoperabilitatea între echipamentele radio și accesorii, precum încărcătoarele, simplifică utilizarea echipamentelor radio și reduce deșeurile și costurile inutile.